Nem szól arról, hogy 2006 őszén a kormány által irányított rendőrség több száz békés járókelőt és tüntetőt, emlékezőt sebesített meg, zárt börtönbe és vont koncepciós büntetőeljárás alá.

Hallgat arról is, hogy a változásért tüntetőket a rendőrség azóta is rendszeresen jogellenesen igazoltatja, róluk videofelvételeket készít, jogtalanul zaklatja, gyakran önkényesen előállítja őket. Az EU felháborító passzivitásának is köszönhető, hogy ma 16 ellenzéki aktivista van előzetes letartóztatásban hónapok óta terrorcselekmény gyanújával. Főbűnük, hogy mozgalmat indítottak a kormány korrupciós ügyeinek leleplezésére. A náluk végzett házkutatások és lefoglalások módszere és a fogvatartotti jogok folyamatos és durva megsértése az európai emberi jogi normák teljes félre tételével történt. Egyebek mellett hatósági tanú vagy egyéb garancia nélkül, nagyszámú álarcos kommandós részvételével végeztek szabálytalan, megfélemlítő házkutatásokat. Számítógépeket foglaltak le az irányadó jogszabály mellőzésével, az adatállomány adott állapotának szakszerű rögzítése nélkül, a bizonyítékok meghamisítását, a politikai ellenfelekkel való újabb leszámolást a hatóság számára lehetővé téve. Az EU tól határozott fellépést várunk!